Kazajistán es considerado por la Unión Europea como un país estratégico por sus intereses geopolíticos y económicos. Así, la Unión Europea y Kazajistán han establecido una estrecha asociación económica y comercial en los últimos tiempos. Tanto es así que la Unión Europea es el primer socio comercial de Kazajistán —representando un tercio del comercio total del país— y también su mayor inversor. Sin embargo, la situación de los derechos humanos allí es dramática. El relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación, que visitó Kazajistán en el año 2015, exigió una investigación internacional sobre la represión y las torturas que siguieron a las manifestaciones pacíficas de trabajadores del petróleo ocurridas en el año 2011, que, según cifras oficiales, dejaron quince muertos y más de cien heridos.

Las relaciones de la Unión Europea con Kazajistán son un ejemplo más de instrumentalización cínica de los derechos humanos, que quedan siempre subordinados a los intereses comerciales.